Die Beziehungen der Europäischen Union zu Lateinamerika sind für uns von besonderer Bedeutung. Die Europäische Union und dieses Parlament unterhalten traditionell enge Beziehungen transatlantischer Art zu den Vereinigten Staaten von Amerika, zu Kanada. Aber transatlantische Beziehungen sind eben auch Beziehungen

Für uns alle ist klar, dass die Bedeutung der Kooperation mit den Ländern Lateinamerikas für die Europäische Union zunimmt. Ein Land, das sich unter Ihrer Präsidentschaft für die Idee der regionalen Integration besonders einsetzt, ist Peru. Sie als Präsident von Peru haben schon zu Beginn Ihrer Amtszeit klargemacht, dass Sie die Kooperation von Staaten und Völkern über die Grenzen hinweg in Lateinamerika für die Arbeitsform der Zukunft halten. Das ist exakt die gleiche Idee, die auch der Europäischen Union zu Grunde liegt Das Trennende zu überwinden, und für den ökonomischen, den ökologischen, den sozialen Fortschritt die Kooperation der Staaten und Völker in gemeinschaftlichen Institutionen zu suchen. Das ist das, was Sie gerade begonnen haben, auch mit der pazifischen Zusammenarbeit. Deshalb ein herzliches Willkommen in einer Institution, die genau diesen Geist der regionalen Kooperation teilt. Herr Präsident Humala! Sie stehen mit Ihrem Land in der Schlussphase wichtiger Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, das in diesem Parlament ratifiziert werden muss. Wir haben Fortschritte erzielt, und wir hoffen alle, dass wir zur Zufriedenheit beider Seiten das heißt auch zur Zufriedenheit der Abgeordneten, die Sie hier sehen dieses Abkommen werden abschließen können. Zu guter Letzt, Herr Staatspräsident Ich freue mich herzlich, dass ein Mann, der für die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in seinem Land eintritt, zu Gast in einer Abgeordnetenkammer ist, deren großes Anliegen die Verteidigung der individuellen Grundrechte aller Menschen, egal wo auf der Welt, ist. Deshalb Im Europäischen Parlament wird immer auch hingeschaut, und zwar sehr sorgfältig, wie es mit den Menschenrechten in allen Ländern aussieht. Wir hoffen, dass wir in diesem gemeinsamen Geist der friedlichen Kooperation von Weltregionen miteinander die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und ihren einzelnen Staaten und Lateinamerika und seinen einzelnen Staaten, in diesem Fall Peru, vertiefen und ausbauen können. Ich freue mich nun, Ihnen, Herr Staatspräsident, das Wort zu geben. Herzlich willkommen im Europäischen Parlament!